og góðæri og hagsæld hefur verið meiri hér á landi en áður hefur þekkst sú staðreynd er í raun óumdeild eitt mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma er að tryggja gott atvinnuástand og sífellt betri lífskjör óhætt er að segja að vel hafi tekist til í því því að laun einstaklinga hafa hækkað mikið atvinnuleysi mælist nú aðeins rétt yfir einu prósenti á sama tíma hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann að teknu tilliti til skatta og verðlagsþróunar aukist um hartnær fimmtíu prósent á síðastliðnum áratug sú aukinn er langt umfram það

og vöxtur þeirra og útrás hefur kallað á fleira vel menntað starfsfólk með góð laun það er ánægjuefni þegar fyrirtæki ná slíkum árangri enda er hagur fyrirtækjanna um leið hagur þjóðarinnar eins og áður segir er hagsæld og velmegun þjóðarinnar staðreynd sem ekki er deilt um hins vegar er deilt en hvort tekist hafi að skipta þessari hagsæld með sanngjörnum hætti milli landsmanna allra þar sem við getum ekki öll fengið stórkostlegar hugmyndir hrundið þeim í framkvæmd og grætt stórfé á skömmum tíma er öruggt að ákveðnir einstaklingar hafa hagnast meira en almenningur hefur almennt gert hins vegar hefur verkefni ríkisstjórnarinnar verið að gæta þess að allir njóti þess góðæris sem hér hefur verið á síðustu árum nýjustu alþjóðlegar kannanir sem hér hafa verið gerðar hafa sýnst fram á að hagsæld á íslandi hefur verið meiri en annars staðar í evrópu þær hafa ekki aðeins staðfest það þær hafa einnig staðfest og sýnt fram á að jöfnuður hér á landi hefur verið meiri en víðast hvar annars staðar þær hafa í raun staðfest að sú umræða um aukinn ójöfnuð og misskiptingu í þjóðfélaginu er röng og þær forsendur sem talsmenn þeirrar umræðu hafa notað eru einnig rangar þrátt fyrir háværa umræðu um stöðu aldraðra að undanförnu hafa þessar kannanir og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið einnig sýnt fram á að aldraðir hér á landi hafa það mun betra en jafnaldrar þeirra víðast hvar annars staðar má rekja það til þess að ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á að koma hluta góðærisins til bæði aldraðra og öryrkja í því samhengi má nefna árangursríkt og vel heppnað samstarf stjórnvalda og s ambands eldri borgara sem leiddi til sameiginlegrar yfirlýsingar og í kjölfarið breytinga sem skila munu öldruðum og öryrkjum um þrjátíu mikla krónur í bættum kjörum á næstu fimm árum frú forseti þær breytingar sem orðið hafa hér á landi á síðustu árum hafa leitt til þess að fyrirtæki alla vaxið og dafnað og hagur þeirra hefur batnað um leið hafa tekjur ríkisins af starfsemi fyrirtækja aukist og það hefur gert mögulegt að lækka álögur á einstaklinga og heimilin í nýlegri grein sem guðjón sigurðsson formaður m n d samtakanna ritaði í morgunblaðið um stækkun álversins í straumsvík segir guðjón ég er heimtufrekur á alla aðstoð frá bæjarfélögum og ríki vil meiri og betri þjónustu segir guðjón um leið og hann hvetur til ráðdeildar í ríkisrekstri áframhaldandi atvinnuuppbyggingar sem skila mun auknum tekjum til þjóðfélagsins ég tek undir með guðjóni góðar stundir